já ég þakka ráðherranum þetta andsvar það kann vel að vera að það felist í loftslagsbreytingunum tækifæri fyrir íslendinga því miður eru loftslagsbreytingarnar fyrst og fremst ógn við lífríki jarðar og við samfélag manna hér á norðurslóðum ég vil frekar orða það þannig að þarna væri um mjög brýnt verkefni að ræða frekar en tækifæri og eins og ég nefndi áðan þurfum við auðvitað að gæta þess mjög hvernig við stöndum varðandi mengunarvarnir ef mengunarslys verður í sjó hér fyrir norðan okkar ef til þess kemur að olíuflutningar stóraukist hér fyrir norðan